D'abord, il y avait un problème de définition traditionnellement, un consommateur vulnérable, c'est quelqu'un d'âgé, quelqu'un d'handicapé ou quelqu'un qui a une difficulté à faire valoir ses droits. C'est vrai, mais la réalité, c'est que les choses sont plus compliquées et que tout le monde peut être, à un moment ou à un autre, un consommateur vulnérable, en particulier compte tenu de l'arrivée de nouvelles pratiques commerciales extrêmement agressives. Je pense en particulier à tout le commerce en ligne, à la publicité comportementale, etc. Il fallait donc un texte, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il fallait que ce texte affirme des droits, certes, mais aussi qu'il donne le moyen au consommateur vulnérable d'appliquer ces droits.